frú forseti það þarf ekki fullvissu það er nóg að það leiki áleitinn grunur á því að ísland sé misnotað af hverju frú forseti vegna þess að það má enginn vafi leika á því að ísland sé saurgað með því að flytja um það fólk sem er hugsanlega pyntað í einhverjum skuggaríkjum heimsins ég sætti mig ekki við þessi linkulegu viðbrögð hæstvirts utanríkisráðherra dettur honum virkilega í hug að það sé hægt að spyrja bandarísk stjórnvöld um það hvað cia er að gera dettur hæstvirtur ráðherra virkilega í hug að það sé hægt að spyrja hvort það sé verið að nota leppfyrirtæki í þessum tilgangi hæstvirtur ráðherra þarf ekki annað en að lesa amerísk stórblöð þar sem frá þessu er greint og hann á að reka af sér slyðruorðið og hann á að lýsa því yfir að þær flugvélar sem grunur leikur á samkvæmt upplýsingum danskra stjórnvalda að séu misnotaðar í þessum tilgangi hér á íslandi fái ekki að lenda hér hvers vegna gerir hann það ekki